Für uns ist es ein Abwägungsprozess, und wir folgen da der Vernunft und den Argumenten, und keinen Dogmen. Das behalten wir uns als einzige Fraktion hier im Hause vor. Wir sind uns bewusst, dass Rechtssicherheit, Rechtsklarheit und auch die Frage der Klarheit des Wortlauts entscheidend sind, also was in diesem Abkommen steht und was für uns die entscheidenden Punkte sein werden. Hier mangelt es in der Frage der weiteren Verwendungsmöglichkeiten, der Speicherfristen, aber sicherlich auch hinsichtlich des Anwendungsbereichs, der in der Interpretation offen ist.

Wir sind als Fraktion dafür bekannt, dass für uns die Freiheit im Vordergrund steht, die Freiheit des Individuums. Die Sicherheit ist immer Diener der Freiheit. Es ist niemals umgekehrt. Ein wesentliches Element dieses Zusammenhangs ist die Verantwortung. Unsere Verantwortung ist es, die Interessen unserer Bürger zu schützen und zum Ausgleich zu bringen. Unserer Auffassung nach tut dieses Abkommen das nicht, und ich glaube, dass wir mit unserer Ablehnung deutlich machen, dass wir uns gegen die Erosion von Freiheit und Verantwortung wehren werden.